È ora di essere coerenti con le nostre posizioni e di sbattere i pugni sul tavolo quando si tratta di far rispettare i diritti umani e la democrazia, altrimenti siamo noi a perderci come credibilità e come immagine.